Señor Presidente, creo que es de justicia agradecer a los ponentes, especialmente a la señora Grossetête y a la señora Roth Behrendt, de mi propio Grupo, el trabajo que han hecho para sacar una norma del estancamiento y convertirla en útil, porque este trabajo ha permitido incluir el derecho a la salud pública como base jurídica y tener una nueva orientación que nos permite sentar las bases que han de garantizar a los ciudadanos la seguridad y la calidad que eligen en cada momento y, sobre todo, porque también permite regular con claridad el papel de los Estados, tanto de los de origen, que tienen que hacer el pago, como de aquellos en los que se recibe tratamiento. Pero creo que no hemos de sentirnos satisfechos solo por eso, sino que esto tiene que ser el principio de un avance mucho mayor, que haga de esta Directiva —como decía la señora Roth Behrendt— un mero trámite porque el nivel de igualdad alcanzado en todos los Estados haga innecesarios los desplazamientos de cada ciudadano a cada país. En esa lucha, hemos de obtener una norma que garantice más el derecho de los ciudadanos en relación con la atención que tienen que percibir —prestaciones y seguridad— que el mero derecho, que ya lo tienen, a la movilidad entre Estados.